La mai puțin de un an de la conflictul armat cu Rusia, Georgia se confruntă cu provocări multiple care interesează în mod direct Uniunea Europeană și trebuie să i acordăm acestei țări întreaga noastră atenție. Raportul misiunii de anchetă internațională independentă referitoare la conflictul din Georgia, raport condus de doamna ambasador al Elveției, Heidi Tagliavini, a fost întocmit la solicitarea Uniunii Europene prin decizia Consiliului, dar are un caracter absolut independent și Uniunea Europeană nu a fost implicată nici în procesul de redactare, nici în ceea ce privește conținutul acestuia.

Considerăm că raportul și a atins scopul principal și anume, de a oferi clarificări cu privire la evenimente care au avut loc în august 2008, precum și la cauzele principale ale conflictului. Raportul evidențiază în mod clar că, așa cum se întâmplă adesea în situații de conflict, vina nu aparține unei singure părți. Atât Georgia, cât și Rusia sunt criticate pentru acțiunile lor. O altă lecție desprinsă din raport este nevoia unei acțiuni mai rapide și mai ferme din partea comunității internaționale în situații foarte tensionate care pot degenera în violență.

și a soluționării pașnice a tensiunilor care persistă, aceasta fiind singura cale către prosperitate și stabilitate pe termen lung în regiune. Doamnelor și domnilor, războiul i a marcat profund pe georgieni și țara se confruntă în continuare cu probleme fundamentale, precum nevoile esențiale ale miilor de persoane strămutate. Prin urmare, am plăcerea de a declara că punerea în aplicare a pachetului de asistență postconflict, elaborat de Comisia Europeană cu sprijinul statelor membre și a altor părți, funcționează bine.

În plus, Comisia Europeană a propus ca Georgia să beneficieze de asistență macrofinanciară în valoare de 46 de milioane de euro pentru a ajuta această țară să depășească impactul crizei financiare și economice. Astăzi, misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia rămâne singura prezență internațională de monitorizare a situației din această țară. Această misiune joacă un rol esențial dar, în continuare, dorim să vedem extinderea activităților sale pe întreg teritoriul. Convorbirile de la Geneva, coprezidate de Uniunea Europeană, OSCE și ONU, oferă unica oportunitate de dialog politic cu toți partenerii. Vom continua să depunem eforturi în vederea unor discuții constructive care să conducă la rezultate concrete. În prezent, grupul de lucru privind persoanele strămutate în interiorul țării și aspectele umanitare, coprezidat de Comisia Europeană și ICENUR, discută pe marginea unui set de măsuri care urmează a fi acceptate privind întoarcerea refugiaților, a persoanelor strămutate în interiorul țării și altor persoane strămutate, în timp ce, atât în Abhazia, cât și în Osetia de Sud, cele două mecanisme de prevenire și reacție pentru incidente dau unele rezultate pozitive în reducerea incidentelor și facilitarea trecerii granițelor de către persoanele în cauză. Luând în considerare evinementele din trecutul apropiat, este important să se consolideze stabilitatea, securitatea și prosperitatea în Georgia. Nevoia de reforme economice și politice în această țară este mai mare ca niciodată. Parteneriatul estic, lansat la Praga în luna mai, reprezintă un cadru important pentru întărirea sprijinului pe care îl acordăm Georgiei, atât bilateral, cât și prin cooperare multilaterală cu alți parteneri din regiune. Un element cheie este propunerea de stabilire a unor relații politice și comerciale consolidate. În conformitate cu Parteneriatul estic, Consiliul relații externe din luna septembrie a convenit că directivele de negociere a noilor acorduri trebuie să fie pregătite pentru toate cele trei țări din Caucazul de Sud, inclusiv Georgia. Pe lângă consolidarea relațiilor noastre politice, vom propune ca noul acord cu Georgia să includă crearea unei zone de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare. Este important de menționat că o astfel de zonă ar asigura alinierea treptată a economiei Georgiei la piața internă a Uniunii. În mod clar, acest ambițios obiectiv pe termen lung va necesita ca, în continuare, Georgia să depună și să susțină eforturi în vederea realizării de reforme. Negocierile privind zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare vor începe numai după îndeplinirea condițiilor necesare. Permiteți mi să adaug că, în ceea ce privește relația cu Georgia, acțiunea noastră de intensificare a contactelor între persoane înregistrează progrese. Comisia a încheiat negocierile referitoare la un acord de facilitare a eliberării vizelor și de readmisie, al cărui text se află în prezent la Consiliu. Sperăm că procedurile pot fi finalizate cât mai curând posibil. Doamnelor și domnilor, cred că suntem de acord cu toții că Georgia reprezintă o componentă esențială a vecinătății noastre. Prin urmare, este extrem de important să ne menținem angajamentele în această țară pentru a o ajuta să soluționeze multiplele provocări cu care se confruntă, în special în ceea ce privește continuarea programului de reformă. Întrucât Georgia face progrese reale în punerea în aplicare a reformelor politice și economice, relațiile Uniunii cu Georgia vor deveni mai aprofundate și mai strânse.